Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione riconosce che non vi è libertà di espressione o almeno che si procede lentamente in questa direzione, con le minacce ai giornalisti, corruzione sistemica, paese di deposito e transito per droghe pesanti, basso tasso di condanne nei casi contro la tratta di essere umani, paese di transito e destinazione per donne e minori vittime della tratta, presenza di gruppi armati, coinvolgimento in attività criminali organizzate.